Gospodine predsjedniče, pranje novca i financiranje terorizma ozbiljna su kaznena djela, međusobno povezana i kao takva traže našu punu pozornost. Uvođenjem ovakvog sustava koji informacije o platitelju i primatelju pri prijenosu financijskih sredstava čini lakše dostupnima, borba protiv pranja novca i financiranja terorizma bit će uvelike olakšana. No, pri uvođenju ovakve regulative treba uvijek na prvo mjesto staviti prava korisnika usluga unatoč neospornim potrebama za višom razinom sigurnosti u platnom prometu. Svaki odgovorni zakonodavac mora uspostaviti ravnotežu između sigurnosti sustava i subjektivnog osjećaja privatnosti građana koji zaziru od povećanih mjera nadzora, a o čijem teško zarađenom novcu cijeli sustav ovisi. Također, slažem se s izvjestiteljima da uvođenje veće razine sigurnosti platnog prometa mora pretpostavljati zaštitu prikupljenih podataka te da bi pristup tim podacima trebao biti omogućen samo u iznimnim situacijama za koje bih željela da budu strogo zakonski definirane.